Señora Presidenta, mañana celebramos, precisamente, el primer aniversario de la firma de la segunda fase del Acuerdo aéreo entre la Unión Europea y los Estados Unidos tras ocho difíciles rondas de negociación.

Celebro, también, que el Parlamento utilice sus nuevas competencias en la aprobación de este tipo de acuerdos internacionales, precisamente, en el ámbito del sector de los transportes. En el Acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos en materia aérea, esta segunda fase implica la desaparición de la cláusula de suspensión que obliga, precisamente, a seguir adelante y mejorar aquellos aspectos ambientales de competencia empresarial y protección de derechos de pasajeros con los que no estamos todavía satisfechos. Por primera vez, también, se incluye la dimensión social. Creo que esto es absolutamente esencial e importante, posibilitando también por primera vez la preservación de los derechos de los empleados y la futura aplicación de los convenios de la OIT y de la OCDE. También se establecen, y creo que es importante, líneas claras para el fomento de la confianza mutua en materia de seguridad y seguimos demandando la posibilidad de un control único. Por lo tanto, por el establecimiento de esta base no discriminatoria, porque supone mejores servicios para los ciudadanos y para las compañías, porque genera beneficios económicos y sociales y fomenta, también, la competencia leal, creemos que es un buen acuerdo aunque, de nuevo, no perfecto, puesto que la ambición europea no nos permite sentarnos sobre esta segunda fase. De ahí que sea necesario vigilar y explotar todas las potencialidades, tanto las del Comité Mixto, con nuevas competencias, como las posibilidades abiertas en la OACI sobre el tema SESAR, etc.,